virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur um

þetta mál er má segja afrakstur af vinnuskýrslu starfshóps á vegum viðskiptaráðuneytisins um heimildir fjármálafyrirtækja til gjaldtöku sem var mér skilað í byrjun janúar og nefnd sem var skipuð í

miklu vinnu sem þessi nefnd réðst í á ótrúlega stuttum tíma og skilaði af sér mjög góðri vinnu og þakka ég henni innilega fyrir það og var það að lengi hafa verið uppi umræður um heimild til fjármálafyrirtækja til gjaldtöku hvort sem ræðir um yfirdráttarheimildir og beitingu á þeim uppgreiðslugjöld á hina ýmsu lánaflokka seðilgjöld sem viðbótarkröfur ofan á aðalkröfur án þess að um þær hafi verið samið sérstaklega og svo framvegis þessi starfshópur skilaði þessu af sér á þremur til fjórum mánuðum og vinnan í framhaldinu er í mörgum liðum fyrir það fyrsta voru gefin út tilmæli til fyrirtækja um að hætta innheimtu og notkun seðilgjalda nema um það hafi sérstaklega verið samið í samningi og fleira og fleira þá fjallaði nefndin um að það þyrfti að breyta lögum um neytendalán með nokkrum hætti til að koma til móts við nokkur markmið vinnunefndarinnar starfshópsins sem ég hafði lagt til í erindisbréfi um að skýra heimildir um yfirdráttarheimild uppgreiðslugjöld og fleira og er þetta mál eitt af því með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á þriðja sjötta og átjándu grein laga númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur um neytendalán og að lögfest verði nýtt ákvæði sextándu grein a í fyrsta lagi er lagt til að lögfest verði í nýrri þriðju málsgrein þriðju grein laganna að gjaldtaka vegna óheimils yfirdráttar af tékkareikningi skuli vera hófleg og endurspegla kostnað vegna yfirdráttarins og að hún skuli eiga stoð í samningi þarna skiptir mjög miklu máli að gjaldtakan endurspegli raunkostnað vegna yfirdreginnar upphæðar en sé ekki föst samræmt uppbót óháð því hvað há upphæð var yfirdregin og hvaða kostnaður hlaust af við innheimtu hennar þannig að skiptir mjög mikli máli að þessi breyting gangi fram hvað þetta varðar í öðru lagi er lagt til að lögfest verði í nýrri þriðju málsgrein sjöttu grein skylda lánveitanda til upplýsingagjafar gagnvart neytanda um fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá sem honum eru ekki til hagsbóta neytandi á að hafa val um nánar tilgreindar leiðir til miðlunar upplýsinga það eru fjölmörg dæmi þekkt þar sem þetta hefur ekki verið gert að neytanda hafi ekki verið tilkynnt um breytingar á gjaldskrá sem eru augljóslega honum ekki til hagsbóta og mikilvægt að koma í veg fyrir að svo geti verið þess vegna getur skipt miklum upphæðum þegar til lengri tíma er litið og sjálfsagt að fjármálafyrirtæki beri að greina neytanda frá þessum breytingum þannig að hann geti tekið afstöðu til þess hvort hann skiptir um fjármálafyrirtæki og leiti þjónustunnar annars staðar og svo framvegis í þriðja lagi er lagt til að sett verði nýtt ákvæði sextándu grein a um uppgreiðslugjald í ákvæðinu er lagt til að bannað verði að krefjast uppgreiðslugjalds af eftirstöðvum láns í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum sem greitt er upp fyrir umsaminn lánstíma ef upphaflegur höfuðstóll lánsins er að jafnvirði fimmtíu milljónir króna eða minna í þeim tilvikum sem lög takmarka ekki samningsfrelsi um uppgreiðslugjald skuli kveðið á um heimild til slíkrar gjaldtöku í lánssamningi tilgreina skuli upplýsingar um hvernig uppgreiðslugjald er reiknað út og hvenær slíkur kostnaður falli á lánveitandi geti ekki krafist uppgreiðslugjalds ef ástæða uppgreiðslu er gjaldfelling láns af hans hálfu í þeim tilvikum sem lög takmarka ekki samningsfrelsi um uppgreiðslugjald megi fjárhæð gjaldsins að hámarki nema því tjóni sem lánveitandi verður fyrir vegna uppgreiðslunnar fyrir þann tíma sem umsaminn er ef kveðið er á um heimild til endurskoðunar vaxta í lánssamningi með föstum vöxtum skuli miða útreikning uppgreiðslugjalds við tímann fram að næsta endurskoðunardegi vaxta ráðherra setji nánari reglur um útreikning á tjóni vegna uppgreiðslu áðurgreindar tillögur til breytinga á lögum númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur um neytendalán eiga rætur að rekja til tillagna starfshóps sem ég skipaði til að gera úttekt að lagaumhverfi eins og ég nefndi hérna áðan að því er varðar viðskipti neytenda og fjármálafyrirtækja í ljósi nútímaviðskiptahátta einkum með tilliti til gjaldtöku starfshópurinn skilaði af sér skýrslunni í árslok tvö þúsund og sjö fulltrúar helstu hagsmunaaðila áttu sæti í hópnum svo sem fjármálaeftirlitið neytendastofa neytendasamtökin samtök fjármálafyrirtækja og talsmaður neytenda auk fulltrúa viðskiptaráðuneytis í fjórða lagi er hér lagt til að frestur neytanda til að gera kröfu um greiðslu tryggingarfjár samkvæmt átjándu grein laganna verði lengdur úr einu ári í tvö ár frá afhendingu vöru eða þjónustu eða í fimm ár þegar um ræðir söluhlut sem áætlaður er verulega lengri endingartími en almennt gerist um söluhluti þykir heppilegt að gæta samræmis við lög númer fjörutíu og átta tvö þúsund og þrjú um neytendakaup og lög númer fjörutíu og tvö tvö þúsund um þjónustukaup að því er varðar tímalengd frests til að bera fyrir sig galla frumvarp þetta felur í sér réttarbót gagnvart neytendum því er hér um að ræða frumvarp sem mikilvægt sem ég vona að nái fram að ganga á þinginu núna á þessu þingi og rétt að vekja athygli á einu af því hér er um að ræða yfirgripsmikið mál

tilskipanir á því sviði og það er gert ráð fyrir að öfugt við núgildandi tilskipanir muni væntanlega kveða á um innleiðingu ákvæða í samræmi við orðanna hljóðan það er full innleiðing en tillaga framkvæmdastjórnar að nýrri neytendalánaskipan eins og henni verður breytt í meðförum stofnana e s b til þess þá geri ég ráð fyrir að reglur um hámark uppgreiðslugjalds vegna neytendalána verði samræmdar innan evrópu og takmarkanir á fjárhæð sem tíðkast í mörgum evrópuríkjum veðlán hins vegar sem er náttúrlega mjög stór lánaflokkur hér falla hins vegar utan við gildissvið þeirrar tilskipunar og hinn átjánda desember tvö þúsund og sjö kom út hvítbók framkvæmdastjórnar um samþættingu veðlánamarkaða og er rannsóknarvinna hafin á vegum sambandsins um það hvort heppilegt sé að setja samræmdar evrópureglur um veðlán þar með talið hvað varðar uppgreiðsluákvæði þannig að það er töluvert langt í land samkvæmt því þangað til þessari vinnu á vettvangi evrópusambandsins er lokið sérstaklega af því að veðlánin falla fyrir utan tilskipunina um neytendalán hjá þeim þá þótti okkur í viðskiptaráðuneytinu ekki rétt að vera að bíða mánuðum eða jafnvel missirum saman eftir því að breyta lögunum eins og hér er lagt til að gert verði og þó svo að við munum að sjálfsögðu taka tillit til og